virðulegi forseti ég mæli hér fyrir nefndaráliti frá allsherjarnefnd um frumvarp til laga um breytingu á vísitölu neysluverðs nefndin hefur með hefðbundnum hætti fjallað um þetta mál og fengið á sinn fund gesti

vegna reglugerðar ráðs evrópusambandsins númer sjö hundruð og eitt tvö þúsund og sex um að samræma tíma verðsöfnunar fyrir samræmda vísitölu neysluverðs

og að sex mánaða frestur til afléttingar stjórnskipulegs fyrirvara væri fram í apríl en þetta kemur ekki fram í frumvarpinu nefndin vekur athygli á því að samhliða frumvarpinu er lagt fram frumvarp af hálfu viðskiptaráðherra sem breytir lögum um vexti og verðtryggingu af sömu ástæðum og raktar eru hér að framan nefndin leggur til að frumvarpið verði samþykkt